Podstawy, które są coraz częściej łamane, ale wartością Unii Europejskiej jest także wspólny rynek, swoboda przepływu usług, osób i towarów.

Jednocześnie fińscy posłowie zagłosowali za wyłączeniem transportu międzynarodowego spod zasad delegowania. I tutaj mam pytanie, panie premierze czy nie uważa pan, że wspierając rozwiązania zaproponowane przez Radę, tak naprawdę ogranicza pan swobody gospodarcze? Nie likwiduje pan barier handlowych, a przecież pan mówił, że należy te bariery likwidować, że jednocześnie może się okazać, że wiele małych i średnich przedsiębiorstw będzie musiało likwidować swoją działalność, a konsumenci, także konsumenci fińscy, zapłacą cenę za wzrost cen usług